Ja, hvala lepa. Žal moram replicirati zaradi tega, ker, nisem rekla, da ste vi grdi rački ali pa, pa da ste to rekli vi, niti slučajno. Nisva se razumela. Jaz sem rekla, da imam občutek tako, da, da smo mi grdi rački, to je prvo. Potem, kapacitete vrtca. Ja, so ostale, to drži, ampak veste, kaj je ostalo? Ostal je tudi dolg, katerega so lokalne skupnosti najele takrat in s tem je okrnjena druga, možnost investicij v kraju, tako na infrastrukturi kot, na dodatnih, kapacitetah za šolo, potem vse ostale stvari so pa ostale, zaradi tega, ker enostavno morajo odplačevati dolgove, ker država takrat v tistem času ni imela denarja, da bi pomagala sofinancirati investicijo vrtca, in zato je prišlo do tega. Samo to, hvala lepa. O časovnici, pa o tripasovnici pa ne bova govorila. To mogoče na kakem, odboru za infrastrukturo, zaradi tega, ker jaz nisem govorila o tripasovnici, ampak zgolj o odstavnem pasu. Hvala lepa.